Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, lors de notre audition de la Commission, en novembre, nous avons dénoncé l'absence d'avancées concrètes pour un chargeur commun. Alors que nous demandions des actions rapides, la Commission s'est réfugiée derrière des études d'impact qui auraient déjà dû être publiées.

L'étude en question est achevée depuis octobre et a même été présentée à un groupe d'experts en décembre, pourtant, elle reste inaccessible à ce jour. Depuis dix ans, la Commission persiste à compter sur la bonne volonté de l'industrie, avec l'absence de résultats que l'on connaît, et les lobbies se frottent les mains.

Il n'est pas acceptable pour les citoyennes et les citoyens européens qu'une mesure qui permet de lutter contre le gaspillage, la pollution et l'obsolescence programmée soit ainsi bloquée.

Nous demandons que la Commission présente dans les meilleurs délais un acte délégué adéquat ou bien que soit relancée une procédure législative.